najbolj mi je bil všeč film, kaj smo zagrešili. To je bil film, ki, to je bil francoski film, tujejezični film. ki opisuje, na tak humorni način predstavlja, problematiko neke tradicionalne družine. se pravi, tako kot sem že omenila v prejšnjem, v prejšnjem vprašanju, je to film, ki, v bistvu na tak, humoren način predstavlja problematiko neke tradicionalne francoske družine, s štirimi hčerami, v bistvu je to katoliško verujoča družina, in vsaka izmed štirih hčera pripelje v družino partnerja druge vere. In kaže, kako se v bistvu starša pa tudi hčere med sabo spopadajo v bistvu, s to, problematiko potem. Ampak vse je predstavljeno res na tako smešen, smešen način. kateri izletniški kraj? trenutno mi prvo na pamet padejo Kanarski otoki, in sicer zaradi tega, ker, imajo, v vsakem letu tako, ustrezno klimo, ne prevročo, ne prehladno. imajo morje, imajo gore, imajo kup možnosti za, pohajkovanje, in športno preživljanje prostega časa. katere so glavne, predvsem glavne znamenitosti? V bistvu nimajo toliko glavnih znamenitosti, no, to so različni otoki, predvsem je tukaj, so pomembne naravne naravne lepote, in so sicer od gorskih lepot, do, do, do morja, no. do tja se pride, seveda z avionom. se pravi najbolj taka, primerna izhodišča, so pa letališča iz Italije. mislim najbolj bi mi bil všeč poklic psihologa ali psihoterapevta. se mi zdi, da s tem lahko človek, nekako prispeva k dobrobiti vsakega posameznika in izboljšanje njegovega psihofizičnega počutja. Kaj so delali ljudje? opravljajo lahko različne poklice, od dela v šolstvu, v izobraževalnih institucijah, do dela v raznih zdravstvenih ustanovah ali pa dela z neposrednimi, z neposredno klientelo v samostojnih poklicih. seveda lahko sodelujejo tudi v podjetjih, ja, to je to. všeč mi je chili con carne. naredi se, zakaj? v bistvu se mi zdi, jed je v bistvu kot enolončnica, vsebuje tako meso kot tudi zelenjavo. chili con carne, se pripravi, na tak način, da prvo na prepražiš čebulo, dodaš faširano meso, nato nekaj časa to dušiš na ognju, potem pa, dodaš zelenjavo. Se pravi, prvo papriko, nato, čez nekaj časa pa še, svež paradižnik ali pa paradižnikovo mezgo in pa, in pa koruzo. vse skupaj dušiš še nekje dvajset minut, in jed je pripravljena. katera knjiga? najbolj mi je bila všeč, to je še v preteklosti, no, Prevzetost in pristranost. Pisateljice Jane Austen. ki je to knjigo napisala tam, v začetku devetnajstega stoletja. knjiga je na neki način ljubezenski roman, ki je opisovala, življenje, deklet v bistvu tistega časa. se pravi, kot sem rekla, ne, je, knjiga opisovala življenje deklet tistega časa, in sicer je opisovala družino Bennet, mislim, da je imel oče neki duhovniški poklic, mama je seveda, bila gospodinja in mati. in imeli so, mislim, da ena, dva, tri, štiri hčere. od tega, je, in seveda je bila takrat vsaka, vsaka družina si je želela hčere čim bolje poročiti, kajti dekleta takrat, niso smele imeti svojega poklica, in kolikor je bila družina nekako revna oziroma ne preveč bogata, bogastvo je pa, mislim, tako in tako je pa takrat, bogastvo oziroma dediščina, jo jo je lahko dedoval le, je lahko prehajala le na moške potomce. se pravi, ženske niso smele dedovati nekaj denarja, posesti in tako naprej. Oziroma denar še mogoče, posesti pa ne. zato si je vsaka družina želela svoje hčere pač čim boljše poročiti. in knjiga se odvija nekako v tem duhu lova za čim boljšim ženinom, všeč pa mi je bila predvsem zato, ker strašno dobro opisuje, značaje teh deklet. najbolj, Najbolj se spomnim, v bistvu to seže v zgodovino, izbruha Vezuva, se pravi, ki je pod seboj, pokopal cele Pompeje in verjetno še kaka druga ta antična mesta, ja. bil, bil je to grozljiv izbruh, ki mu ljudje niso mogli ubežati. najbolj uporabno orodje, no, na orodje se ravno ne spoznam, tako da najbolj uporabno orodje za, bi rekla, da se mi zdita na primer žaga in kladivo. ja, s tem brez njih praktično, se v stavbnem zidarstvu, ne more zgoditi nič. letni časi praktično so mi všeč vsi, vsak po svoje, in vesela sem, da imamo v Sloveniji, v bistvu, da v Sloveniji srečamo vse štiri letne čase. poletje mi je krasno, ker v bistvu se v njegovem, v času poletja lahko kopamo, toplo je, ni se nam treba obleči. Jesen nas obdari s krasnimi barvami, s šelestečim listjem. zima je svojstvena, ker sneg prinese neki takšen mir in to belino, ki tudi pomirja. pomlad nas pa spet prebudi s temi zelenimi barvami, ptički, ki žvrgolijo, in tako naprej, tako da vsak letni čas prinese svoje. slabe plati letnega časa. Ja, seveda vsak letni čas ima, ima seveda spet neke svoje slabosti. poleti mi je to vročina, jeseni je to recimo dež. Prav tako pomladanski čas je tudi dež tisti, ki mi je negativen. zima pa, se pravi, predvsem nizke temperature in to, da zmrzujejo šipe na avtomobilu. ja, predvsem so mi všeč športni hobiji, zaradi tega, ker se mi zdi, da poživijo, telo in duha. in zaradi tega, ker se rada gibljem v naravi. slabe plati teh hobijev? Praktično se mi zdi, da jih ni. Razen to, da ti lahko prinesejo, kakšne poškodbe. Najbolj, všeč kot domača žival mi je sigurno, pes, zaradi tega ker, lahko hodiš z njim na sprehode, ker je prijazen, ker se te vedno razveseli. ja, to je to. Seveda vsaka domača žival potrebuje tudi določno skrb. psi so v bistvu za, za njih je potrebno kar dobro poskrbeti, ne samo zato, ne samo tako, da jih hraniš, ampak jih je treba voditi tudi na sprehode in poskrbeti za določeno osebno higieno. ljudje svoje hiše ogrevajo na različne načine. z oljem, plinom, nekateri tudi še vedno na trda goriva. nekateri z z, preko z elektriko. pa verjetno še na, kakšen način pa se jaz zdajle niti ne spomnim. Dragi prijatelji, tega in tega dne, vas vabim na svojo, rojstnodnevno zabavo. prinesite veliko dobre volje, tega in tega dne ob tej uri, no, seveda. Vas vabim na svojo rojstnodnevno zabavo, na rojstnodnevno zabavo prinesite veliko dobre volje. upam, da se vidimo, Mojca. Draga Petja, ob tvojem rojstnem dnevu, ti želim veliko lepega, naj se ti uresničijo, vse skrite želje, in naj na tvojo pot sije sonce. Vse najboljše, Mojca. Lepo praznuj.